În România funcționează, din nefericire, o cenzură brutală, cum nu mai există în niciuna dintre țările membre ale Uniunii Europene este vorba de o instituție aberantă, intitulată Consiliul Național al Audiovizualului.

Această bandă terorizează efectiv posturile de televiziune independente. Aș compara acest CNA cu un cimitir al elefanților, de unde apar niște zombie teleghidați politic de o dictatură muribundă care aplică sancțiuni financiare insuportabile pentru acele emisiuni în care partidele din opoziție rostesc niște adevăruri. Ajutați ne să scăpăm de Gauleiterii de la CNA și să redăm României cea mai mare victorie a anului revoluționar 1989 libertatea presei!